virðulegi forseti nú er svo komið að menn sækjast æ meir eftir útivist í náttúrunni og við sjáum fram á aukinn fjölda ferðamanna bæði innlendra og erlendra sem á leið um náttúru íslands og spáð fyrir um enn meiri fjölda því fylgja auðvitað ákveðin vandamál hvað varðar umgengni átroðning á viðkvæmum svæðum svo ekki sé minnst á utanvegaakstur sem því miður er sívaxandi vandamál hér á landi til þess að hægt sé að bregaðst við þessari auknu umgengni sem er auðvitað jákvæð að því leyti að fólk sækir hér í ósnortna náttúru og útivist þarf að standa vel að náttúruvernd og fyrirspurn mín varðar hluta þess sem er fjöldi landvarða og vinnutímabil þeirra ég vil spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra um fyrirkomulag landvörslu í friðlöndum og á náttúruverndarsvæðum hversu mörg stöðugildi landvarða eru nú og hvar þeir eru staðsettir og hvernig starfskraftar þeirra eru nýttir utan mesta ferðamannatímans og hvort ráðherra hafi í hyggju að fjölga stöðugildum eða víkka út verksvið landvarða til dæmis með því að þeir sinni fræðsluhlutverki í skólum á þeim svæðum sem þeir starfa enn fremur hvort ætlunin sé að fjölga landvörðum utan friðlýstra svæða og skilgreindra þjóðgarða eins og heyra má er þetta kannski nokkuð margliðuð spurning en ég tel að þetta tengist líka almennri stefnumótun í því hvernig við hyggjumst haga

eru margvísleg þetta er það fólk sem er hér á vettvangi getum við sagt úti í náttúrunni þekkir mjög vel þau umgengnisvandamál sem þar eru til staðar og að hafa eftirlit með umgengni um svæði er gríðarleg vinna í ljósi þess aukna átroðnings sem ég hef hér lýst nærtækt dæmi fyrir mig sem reykvíking er auðvitað reykjanesið og umgengnin um þann fólkvang sem er oft á tíðum hreint skelfilegur við sjáum það bæði á sárum í landinu út af utanvegaakstri ég var stödd á hverasvæðinu í krýsuvík á hverasvæðinu í sumar og horfði bara á tómar kókflöskur þar liggjandi eins og eftir sautjánda júní þarna finnst mér greinilegt að þarna þurfum við að taka okkur á annað viðfangsefni er svo fræðslan sem ég tel að landverðir geti sinnt bæði innan skólakerfisins og á annan hátt fyrirspurnin þó að hún sé margliðuð tengist hún kannski fyrst og fremst því hvernig þessum fjölda er háttað núna hvort til standi að fjölga landvörðum og víkka út verksvið þeirra og hvort fyrir liggi einhver stefnumótun í ráðuneytinu um hvernig ráðuneytið sér fyrir sér að landvörslu verði hagað núna með sívaxandi umgengni og ágengni